En nuestro país, la comarca de Gibraltar se enfrenta a un escenario probablemente catastrófico.

No sabemos todavía cómo vamos a evitar que sus permisos de trabajo no se modifiquen negativamente, que no disminuyan sus retribuciones ni sus pensiones o que no se deteriore la atención sanitaria a la que tienen derecho. Si el Reino Unido sale abruptamente de la Unión Europea, habrá colas de más de cuatro horas en la frontera, se ralentizará el suministro de alimentos y medicinas, el abastecimiento de las empresas, las importaciones y exportaciones y la afluencia de turistas. El camino de rosas con el que fantaseó Johnson se ha convertido ya en un lodazal intransitable, con un Parlamento amordazado y millones de personas en la estacada. Ojalá les dejen elegir libremente, pero, si se marchan, háganlo asumiendo sus responsabilidades.